Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'excellent travail de la rapporteure, Mme Kiil Nielsen, et des rapporteurs fictifs sur ce rapport qui traite du rôle que les femmes peuvent jouer dans le combat contre le changement climatique, et qui montre le lien intrinsèque entre l'égalité des genres et la protection de l'environnement. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous rendre à l'évidence que les choses n'avancent pas si nous excluons les femmes c'est à dire plus de 50 de la population mondiale des décisions politiques, économiques, commerciales et environnementales. Les femmes sont des actrices du développement et de la protection de l'environnement, non seulement parce qu'elles sont souvent les principales touchées par les conséquences des politiques en la matière, mais aussi parce qu'elles sont souvent celles qui connaissent le mieux les bonnes pratiques. Ainsi, il est essentiel de reconnaître la qualité des femmes en tant qu'agents efficaces du changement lorsqu'il est question de protection et de gestion de l'environnement. Aussi je crois que la protection de l'environnement passe par l'accès des femmes aux filières d'études liées à cette thématique. L'Union européenne a la responsabilité d'informer les femmes et de leur ouvrir les portes de la recherche scientifique, afin de leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences plus poussées. De plus, nous devons promouvoir la place des femmes dans les positions de prise de décision, afin d'assurer une plus grande diversité des solutions vertes, qui contribuerait à une meilleure gestion des problèmes environnementaux tout en favorisant l'égalité des sexes. En outre, nous devons souligner l'importance de l'égalité entre les sexes et la démarginalisation des femmes dans le contexte du développement durable. Une pleine participation des femmes à la protection et à la gestion de l'environnement peut contribuer à la réalisation des OMD et répondre aux défis du changement climatique. C'est un cercle vertueux où les femmes deviennent des actrices dans la protection de l'environnement et le développement durable donne aux femmes un meilleur accès aux ressources matérielles, économiques et naturelles.

La Commission et les États membres vont renforcer la valeur ajoutée des outils d'action intérieure et extérieure et des politiques et stratégies de développement si les liens entre la promotion des droits des femmes, l'égalité des genres, la croissance économique, le développement durable et la protection de l'environnement sont enfin renforcés.